Où en est la Commission, s'il vous plaît, quant à l'élaboration des textes donnant un statut aux acteurs de l'économie sociale et solidaire les mutuelles, les fondations et les coopératives? Elles ont en effet un rôle essentiel d'amortisseur de crise, de création d'emplois et doivent donc être protégées, aidées et incitées très rapidement. Enfin, si quelque chose de concret est bien en préparation pour l'économie sociale, peut on vraiment se contenter d'une simple communication sur un cadre de qualité pour les services d'intérêts généraux qui, eux aussi, ont besoin d'un véritable statut juridiquement protecteur dans ces temps de crise économique et sociale?